Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Cieszę się, że Andrzej Poczobut został w sobotę zwolniony z aresztu, jednocześnie nie mam jednak wątpliwości, że ani jego indywidualny przypadek, ani szerzej rozumiana kwestia wolności słowa, wolności mediów na Białorusi nie jest kwestią zamkniętą. Represje, które spotykają dziennikarzy na Białorusi, mają charakter polityczny. Przepisy prawa karnego są wykorzystywane do nękania niezależnej myśli. Uważam, że przepisy, które umożliwiają takie praktyki, powinny zostać zmienione i o to zresztą wzywamy w naszej rezolucji. Bronimy wolności słowa i wolności mediów, gdyż wolność słowa jest jednym z podstawowych praw człowieka, jednym z fundamentów demokracji. Na Białorusi te prawa są łamane. Ci, którzy mają odwagę opisywać rzeczywistość taką, jaka jest jak np. pan Andrzej Poczobut są za to surowo karani.

Naszym zadaniem jest nakłonienie władz białoruskich do uwolnienia wszystkich więźniów sumienia.